Cette nouvelle situation financière de la BCE est inquiétante en raison de son ratio de solvabilité qui respecte de moins en moins les normes prudentielles Bâle III.